Señor Presidente, señor Comisario, la futura Estrategia 2020 debe permitir a la Unión corregir las deficiencias detectadas en la Estrategia de Lisboa si realmente queremos conseguir un espacio económico competitivo y cohesionado económica, social y territorialmente. A pesar de que los postulados de la ya vieja Estrategia de Lisboa siguen siendo válidos, quiero resaltar que uno de los motivos por los que perdió fuerza fue su estructura altamente compleja y, en especial, la escasa claridad en la definición de responsabilidades y tareas entre la Unión y el resto de niveles de gobierno, sobre todo regional y local. Las regiones y las autoridades locales deben estar incluidas en el diseño y en la ejecución de las políticas si queremos que la futura Estrategia 2020 recoja algún fruto a medio plazo. Nuestras regiones y ciudades se constituyen como los agentes clave en el desarrollo y puesta en práctica de una gran parte de las inversiones públicas de la Unión relacionadas con el crecimiento y el empleo. La asignación de los recursos de política regional se convierte en agente prioritario para lograr los objetivos europeos que estamos definiendo.

Y quiero terminar señalando una vez más el valor de la política regional europea en favor de los objetivos estratégicos de crecimiento y empleo.